virðulegi forseti það er satt að segja nokkuð erfitt að svara spurningu sem þessari af því að nýþingd ég sem og aðrir þingmenn kannski ekki hafa fengið nægar upplýsingar til dæmis hvað við höfum í hendi og hvað felst í skilmálum alþjóðagjaldeyrissjóðsins ég lýsti hér áðan áhyggjum af skuldsetningu þjóðarinnar ég lýsti áhyggjum líka af krónunni sem hinum litla gjaldmiðli í hagkerfi sem við höfum verið í með flotgengi þess vegna segi ég til þess að geta talað hér um þessi mál af einhverju viti þá finnst mér þingið þurfa að frá frekari upplýsingar mig langar að nefna eitt nú er úkraína að fá neyðarlán og þar einmitt krefst alþjóðagjaldeyrissjóðurinn þess að þeirra gjaldmiðill verði settur á flot og það eru ýmis fleiri skilyrði sem þar hafa komið upp meðal annars krafist þess að almenningssamgöngur verði ekki niðurgreiddar að húsnæðiskostnaður verði ekki niðurgreiddur af ríkinu þannig að þeir eru að setja mjög hörð skilyrði á velferðarkerfið félagslega kerfið af ukrainumönnum og þetta veldur mér áhyggjum að vita ekki hvaða skilmála við eigum von á að fá að heyra um frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum þó okkur hafi verið sagt að þeir séu aðgengilegir það er erfitt að taka afstöðu til peningamálastefnunnar meðan þokan er enn jafnþykk í þessari efnahagsumræðu og raun ber vitni en ég get bara ítrekað það að ég hef að sjálfsögðu talsverðar